Ich stimme gegen diesen Gesamthaushaltsplan, weil er zu groß und von Verschwendung geprägt ist. Die Kernaufgaben der EU, die vier Freiheiten, könnten mit wesentlich weniger Geld bewältigt werden. Der Grund, warum ich Deutsch rede, ist, dass ich diese Gelegenheit nutzen möchte, Herrn Manfred Weber, dem Vorsitzenden der EVP Fraktion, folgende Frage zu stellen Sicherlich möchten Sie, Herr Weber, als Konservativer die Steuern auf einem vernünftigen Niveau halten. Aber warum haben Sie dann das Werbegeschenk für Interrailtickets in Höhe von 25 Millionen EUR für junge Europäer entworfen? Warum ist Ihr Sozialismusradar so gescheitert, dass Sie auf diese perfekt sozialistische Idee gekommen sind? Die Steuerzahler in Europa wären gut bedient, wenn Sie das Heilmittel gegen diesen Sozialismus finden würden.